Pane předsedající, já jsem také zklamán z kompromisu, který byl uzavřen na trialogu.

Skončíme u interpretace, co znamená dvojí, rozsáhlá nebo přímo podstatné odlišení složení a znaků, skončíme u soudních přestřelek a ti, co vyrábějí pod stejným názvem dvojí potraviny různé kvality, se tomu budou smát.

Paní komisařko, jsem přesvědčený, klidně se s Vámi vsadím, že ta právní úprava, pokud nakonec projde, tak nikoho reálně nepotrestá a skončí se při výkladu neurčitých právních pojmů, kterými je ta kompromisní definice zahlcena. Já jsem byl také pro, aby se jasně řeklo, že dvojí kvalita potravin je nekalá obchodní praktika bez dalšího. Takovéto rozvolňování povede pouze k tomu, že bohaté firmy, které tuto praktiku dělají, si s týmy právníků budou schopny najít cestičku, jak své nekvalitní zboží dále ve východní Evropě prodávat. Jsem z toho smutný, nesouhlasím s tím, pouze mohu konstatovat, že bohužel česká vláda tento kompromisní materiál podpořila, tím trochu vrazila dýku do zad vlastním občanům. Byl bych strašně rád, kdyby materiál, který připravily dámy poslankyně a který jsem spolupodepsal, zítra prošel a otevřel tak šanci jasně říci, že kdo má a vyrábí výrobky pod stejným názvem různé kvality, takovou věc dělat nesmí.